Hvala lepa, predsedujoči! Najprej v odgovor kolegici, Maši Kociper - res je, Slovenska demokratska stranka ni vladna stranka. Ni sestavljala vlado, vendar pa smo najmočnejša stranka v tem državnem zboru in tudi najuspešnejša stranka na zadnjih državnozborskih volitvah. Torej, naša beseda nekaj pomeni in našemu programu in našim argumentom državljanke in državljani v tej Sloveniji najbolj zaupajo. To, kdo sestavi koalicijo je potem samo predmet preigravanj in kdo seveda bo imel več ali manj, ampak pustimo zdaj to. Raje se ukvarjajmo s tem, kar je pred nami. Zdaj dejstvo je, da smo na področju, ki je ta trenutek najpomembnejše v tej državi, in to je črpanje evropskih sredstev, če bi bili tukaj uspešnejši, se gotovo pri nekaterih predlogih zakonov, tudi tistih, ki smo jih predlagali v Slovenski demokratski stranki, ne bi bilo treba ukvarjati s tem od kod bomo vzeli denar, kajti morda bi lahko nekaj rešili z evropskimi sredstvi in bi lahko potem tudi poiskali druge rezerve oziroma, denar za tiste zakone, ki smo jih v Slovenski demokratski stranki bodisi v Novi Sloveniji ali drugi opozicijski stranki predlagali, pa seveda temu ni tako. Zdaj, da je bil resor neuspešen, da je bil minister neuspešen, to ne pravimo mi v Slovenski demokratski stranki. To je rekel predsednik vlade. On je zapisal, da je bil kandidat neuspešen, da ni naredil tistega, kar je bilo dogovorjenega, in da ni naredil stvari v roku. To ne govorimo v Slovenski demokratski stranki. To je povedal vaš predsednik vlade in s tem priznal, da je bila kadrovska poteza na enem najpomembnejših, če le celo morda najpomembnejši resor, ta trenutek neuspešna. Kadrovska politika je bila udarec mimo. Ampak to ni kriv kandidat sam oziroma minister, ki ta trenutek še je. Zato je pravzaprav kriv predsednik vlade, kajti on je tisti, ki na koncu reče, ja, ta pa je primeren za, ministra. In, tukaj gre v prvi vrsti seveda en velik minus predsedniku vlade. ne nazadnje, poglejte, krepko smo v stotih dnevih, delovanja vlade, mi pa še kar postavljamo državne sekretarje. To pomeni, da niti organizacija ni speljana na posameznih ministrstvih, da bi se sploh začelo delati. Tako da jaz se resno sprašujem, kaj bi bilo, če ne bi opozicija predlagala kakšnega, zakona, kar po moje v tem državnem zboru sploh ne bi imeli kaj početi. To pa je žalostno. A veste, nekaj je sto dni miru, nekaj pa je, ali se pripravljajo kakšne zakonske, dobri zakonski predlogi ali se sploh deluje, mi pa šele postavljamo ministrstva. zdaj jaz ne bom ocenjevala novega kandidata za ministra. Premalo ga poznam. Je pa dejstvo, da njegovo dosedanje delo ne izkazuje, da bi lahko tukaj zakorakal zelo samozavestno na to področje, glede na delo, ki ga je do sedaj opravljal. Res bi si nekako bolj želela, da je nekdo, ki vsaj nekoliko pozna bolj ta resor, ima neke izkušnje s tem, ne glede od kod prihaja. Meni je prav vseeno, iz katere kvote je. Zdaj, rečeno je bilo, da ministri ne rastejo kar na drevesih in da je takšen kader težko dobiti. Odvisno, kako velika stranka si, in odvisno, kako ti ljudje zaupajo. Tistim, ki ljudje zaupajo, bodo dobili tudi dobro kadrovsko strukturo, kajti radi bojo šli opravit neko funkcijo. Tam, kjer so nekoliko negotovi težje, tam pa, kjer ne verjamejo, jih pa seveda sploh ne boste dobili. In jaz upam, da je tokrat predsednik vlade nekako to imenovanje naredil bolj s tresočo roko, bolj s s tresočo roko v korist državljank in državljanov. Namreč, težko je nenehno poslušati, kako ni denarja, na drugi strani pa tukaj puščamo denar, ki bi ga lahko uspešno črpali. In, Roko na srce, veste, dovolj je bilo poslušanja sto dni, počakajte, sistemske rešitve, dajte čim prej zafunkcionirati. Zafunkcionirajte tam, kjer je najbolj pomembno, in dajmo začeti delati za to državo.